virðulegi forseti ég vil í upphafi þessarar ræðu þakka fyrir góða ræðu sem hefur verið hér í dag og ég held að hún hafi verið um margt tímamótaumræða og verið kannski meiri samhljómur en mjög oft áður í svona meginlínum í umræðu um utanríkismál á hinu háa alþingi það eru nokkur atriði úr umræðunni sem ég vildi sérstaklega drepa á hér svona þegar líður að lokum hennar hér hefur verið rætt nokkuð um afganistan og ekki að ófyrirsynju og vissulega er það svo að friðargæsluliðið í afganistan stendur frammi fyrir ákveðnum vandamálum þau eru þó nokkuð svæðisbundin og við höfum ekki lið á þeim svæðum þar sem hætta er mest ég held hins vegar að þetta sé verkefni sem við þurfum að halda áfram að fylgjast náið með og ég held að það sé orðið mjög aðkallandi að utanríkismálanefnd geri það sama og utanríkismálanefndir í nágrannalöndum okkar hafa gert og heimsæki afganistan og kanni aðstæður það er einfaldlega ekki eðlilegt að sú þingnefnd sem hefur með höndum lýðræðislegt eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þessu leyti hafi engar sjálfstæðar forsendur til þess að afla sér upplýsinga og kynna sér stöðu mála af eigin raun ég hugsa að það mundi ekki tíðkast á nokkru öðru málasviði að þingnefnd þyrfti að lúta að öllu leyti upplýsingaöflun og frumkvæði og könnun máls af hendi framkvæmdarvaldsins og gæti ekki aflað sér upplýsinga sjálf ég held að það sé þess vegna mjög aðkallandi að þetta verði gert sem allra fyrst í ágætri ræðu háttvirts þingmanns kolbrúnar halldórsdóttur rakti hún mörg atriði sem ég var henni fyllilega sammála um hún vakti sérstaka athygli á því að öryggi væri í dag nátengt loftslagsmálunum þetta er gott dæmi um þá útvíkkun og breytingu öryggishugtaksins sem hefur verið að með öðrum hætti en þær voru fyrr og takmarkast ekki lengur við hefðbundna ógn af vopnum heldur líka aðrar ógnir og hættur það er hárrétt sem háttvirtur þingmaður kolbrún halldórsdóttir nefndi að loftslagsmálin og breytingar á umhverfinu vegna gróðurhúsaáhrifa eru ein af stærri ógnunum sem við stöndum frammi fyrir í dag þar af leiðandi er þróunarsamvinnan sem felur í sér samvinnu með þróunarríkjum um bindingu jarðvegs um sjálfbæran landbúnað um minnkun útblásturs

allt er þetta fjárfesting í öryggi okkar þetta er möo hluti af fjárfestingum okkar í öryggi og það er með þessum hætti sem það er orðið svo mikilvægt fyrir okkur að nálgast fjárveitingar til þróunarsamvinnu þær eru ekki eyðsla þær eru fjárfesting í sjálfbæran samfélagi til lengri tíma litið hinu hnattræna samfélagi sem við erum öll aðilar að og þátttakendur í hvort sem okkur líka betur eða verr við höfum rætt hér mikið í dag um hlutverk hins opinbera í þróunarsamvinnu og fyrirtæki til liðs í þessu efni mér fannst gæta í máli háttvirts þingmanns guðfríðar lilju grétarsdóttur heldur neikvæðs gamaldags viðhorfs til fyrirtækja í þessu efni eins og að ef fyrirtækjum væri boðið til verka að þessu leyti fælist í því einhvers konar ávísun á arðrán eða misnotkun eða misbeitingu á valdi gagnvart fátæku fólki ég held þvert á móti að það geti einfaldlega verið skynsamleg viðskiptatækifæri í því fyrir fyrirtæki að vinna að þróunarsamvinnuverkefnum fyrir því eru mörg dæmi við höfum gott dæmi úr okkar til dæmis friðargæsluverkefnum eða verkefnum okkar á balkanskaga tengdust til dæmis ágætu fyrirtæki össuri sem kom að því verkefni og sá sér hag í

við vitum til þess að íslensk fyrirtæki eru að eigin frumkvæði með mjög metnaðarfull þróunarsamvinnuverkefni í afríku og það eru íslensk fyrirtæki sem komu að mjög merkilegu verkefni sem verið er að hleypa af stokkunum í afríku núna sem felst í því að atvinnulausu fólki verði borgað fyrir að rækta jörð og þar með binda kolefni binda jarðveg forðast gróðureyðingu og þetta sé einfaldlega viðskiptahugmynd sem felist í því að fólk á vesturlöndum geti með þessum hætti kolefnisjafnað og jafnframt stutt við þróunarsamvinnu og sjálfbært atvinnulíf í afríku til lengri tíma vil ég undirstrika að ég held að framboð til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna sé ekki markmið í sjálfu sér eða eigi ekki að vera markmið utanríkisstefnu okkar og geti aldrei verið markmið eitt og sér það er hins vegar eðlileg birtingarmynd þess að vera sjálfstætt ríki með sjálfstraust til þess að starfa á alþjóðavettvangi með öðrum orðum ef ríki hefur utanríkisstefnu sem við erum stolt af og teljum okkur sóma að að bera fram þá er líka eðlilegt að við sækjumst eftir því að bera hana fram sem víðast og af sem mestum myndarskap slíkum bakgrunni birtingarmynd einhvers erindis sem við eigum við aðrar þjóðir ég nefndi hérna áðan gagnvart fátæku iðnríkjum í karíbahafi og kyrrahafi sem miðar aðallega að því að vera samvinnuverkefni um frumkvæði í auðlindanýtingu þá annars vegar nýtingu sjávarauðlinda og hins vegar ráðgjöf um nýtingu jarðvarma það var mjög athyglisvert þegar við vorum að hitta fulltrúa hinna fátækari ríkja að sjá viðbrögð þeirra mér er það sérstaklega hugstætt að sendiherra gínea bissá nefndi það sérstaklega að það væri

að sjá fordæmi íslands og kynnast því vegna þess að ísland hefði fyrir frekar skömmu síðan verið mjög fátækt ríki vegna þess að íslandi hefði tekist að komast til bjargálna á eigin forsendum vegna þess að ísland hefði ekki farið að forskrift alþjóðabankans um það að gefa velferðarsamfélag upp á bátinn heldur þvert á móti byggt upp öflugt velferðarsamfélag þetta væri þess vegna þróunarríkjum gríðarlega mikilvægt að fá að sjá það að fátækt væri ekki eitthvert viðvarandi ástand heldur væri raunverulegur möguleiki fyrir ríki að vinna sig út úr því með skynsamlegum stjórnunarháttum og hann þakkaði þess vegna fyrir að fá að kynnast þessu fordæmi

við höfum þar erindi að reka hún sýndi með skýrum hætti að það er metið að fulltrúar þeirra ríkja sem standa frammi fyrir erfiðum spurningum um framþróun síns samfélags fái að kynnast fordæmi okkar og þeir hafa áhuga á því á eigin forsendum og einmitt líka vegna þess að við ógnum engum við erum ekki eitt af stóru ríkjunum sem eru tortryggð vegna þess þetta held ég að eigi að vera okkur hollt veganesti að við áttum okkur á því hvaða hlutverk við erum að reka og að við komum fram af

áfram ég vil svo að síðustu þakka hér aftur fyrir